stefnuræða forsætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar samanber fimmtugasta og áttundu greinar þingskapa

umferðir verða þrjár tólf mínútur sex mínútur og fimm mínútur en forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu umræðunni lýkur um